Vengo una terra che attraverso questo tipo di azionariato popolare ha costruito la propria fortuna. Certo, c'è una grande preoccupazione e le sei domande fatte dalla relatrice sono importanti, soprattutto quando un lavoratore si trova lì con il proprio lavoro e lì con i propri risparmi.

È molto importante che i lavoratori con le parti sociali e l'impresa con i corpi intermedi costruiscano garanzie. Si possono fare, insieme, ed è importantissimo per la disoccupazione che le piccole imprese, che oggi più di ieri hanno bisogno di risorse che non trovano per poter crescere, per poter aumentare la propria occupazione, lo possano fare senza quei lacci e lacciuoli, come diciamo noi, che ne compromettono costi maggiori senza che qualche istituzione sia lì più per disturbare che per agevolare.

gli imprenditori, perché una comunità impresa ha sviluppo e prospettiva, mentre una comunità che non sa fare impresa non ha né sviluppo né prospettiva.